Barley 516 voti.

voti. Eletta. Questi sono i candidati che hanno raggiunto la maggioranza

voti On. Castaldo 143

voti On. Bizzotto 130 voti Questi colleghi non sono stati eletti. Naturalmente mi congratulo con i colleghi per

scrutinio. Se non vi sono osservazioni considero ancora valide le candidature del primo scrutinio. Ci sono